Chciałam zwrócić uwagę na jeden z nich. Bez swobodnego dostępu do tanich mieszkań trudno oczekiwać zwiększenia mobilności, nie tylko w ramach jednolitego rynku, ale również wewnątrz poszczególnych państw członkowskich. Niewiele osób zdecyduje się na emigrację za pracą bez pewności, że będzie mogło mieszkać w godnych warunkach. Tak więc zgadzam się ze sprawozdawczynią, że należy spojrzeć na budownictwo socjalne nie jak na kolejny wydatek socjalny, ale jak na niezbędną inwestycję, która pobudzi rynek. Dzisiaj tego zapotrzebowania nie jest w stanie zapewnić rynek. Dlatego też inwestycje w przystępne cenowo mieszkania są niezbędnym warunkiem większej mobilności w ramach Unii, tak ważnej dla pobudzenia europejskiej gospodarki. Z drugiej jednak strony nie można oczekiwać, że państwo będzie gwarantowało mieszkanie każdemu obywatelowi. Europy nie było na to stać nawet w okresie prosperity, trudno więc tego żądać w czasie kryzysu.